að um klukkan tvö í dag að loknum umræðum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um stöðu efnahags atvinnu og kjaramála málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa